Monsieur le Président, beaucoup de choses ont été dites sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. La question est de savoir pourquoi cette directive, si importante et si appelée des vœux de tout le monde, est difficile à appliquer. Eh bien, c'est tout simplement parce qu'elle est difficile et complexe dans son application quotidienne et opérationnelle. Je vois trois difficultés principales. La première, c'est évidemment celle de la langue, ce point a été évoqué. La deuxième, c'est celle de la complexité des procédures à suivre pour se voir reconnaître la validité de son diplôme.

Et la troisième, c'est peut être l'hétérogénéité des formations initiales. À ce sujet, je pense qu'il serait bon que la Commission demande aux États membres de désigner, pour chaque métier, une autorité professionnelle unique, compétente, qui serait chargée de la formation continue la formation continue étant une des solutions.